Pane předsedající, chtěla bych říct, že jsem podpořila zprávu paní Vozembergové, protože ji považuji za kvalitně zpracovanou a plně souhlasím s obsahem této zprávy.

STEM oborech, tedy ve vědě a technice. Zpráva paní kolegyně přichází s návrhy, které si kladou za cíl přispět k odstranění neviditelných překážek bránících v kariérním postupu žen. Velmi dobře se také ujala tématu skloubení profesního a rodinného života žen právě např.

Pojmenovává konkrétní opatření, která je třeba přijmout, aby se ženy mohly vrátit do vědeckého života po mateřské dovolené, aniž by jim tzv. ujel vlak a ony ztratily kontakt s vývojem v oboru.